Die GAP ist ein wichtiges Element der EU Lebensmittel und Sicherheitspolitik, und nach 2013 wird sie eine bedeutende Rolle in der Entwicklungspolitik spielen, auch bei externer Ernährungssicherungspolitik.

Internationale Zusammenarbeit und Solidarität sowie ausgewogene Handelsabkommen, welche die Ernährungssicherheit nicht gefährden, sondern fördern, sind ein wesentliches Element der globalen Ernährungssicherheit.